Ik sta helemaal achter het Juncker plan, voor investeringen en om in een reële economie stappen vooruit te zetten.

Ik vind ook dat er veel meer moet gebeuren.

Mag ik daar een antwoord van de Raad op?